Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, se ha dicho aquí que la primavera árabe ha dado a la Unión Europea una gran oportunidad para renovar y reforzar sus vínculos de cooperación con los países vecinos del sur del Mediterráneo. La máxima prioridad ha sido proporcionar el apoyo necesario para los procesos de transición democrática en estos países, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la igualdad y la justicia. Y, en este contexto, las relaciones comerciales adquieren un papel esencial y complementario a la necesaria transición política e institucional en la medida en que proporcionan recursos para el desarrollo económico y social de estos países. Con unas reglas y condiciones adecuadas, el comercio puede contribuir a estrechar los vínculos de la Unión en la región y acompañar los esfuerzos para el asentamiento de la democracia. Es un deber de la Unión velar por que todos los elementos de cooperación —el político y el comercial en definitiva, dos caras de la misma moneda— estén justamente equilibrados y reviertan en un verdadero beneficio para los ciudadanos y ciudadanas europeos y los de la orilla sur del Mediterráneo.

Finalmente, me gustaría destacar algunos elementos que, a mi entender, son importantísimos para esta política comercial con la región el esfuerzo de la lucha contra el trabajo infantil y el respeto del Derecho laboral internacional el fomento de nichos de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que, a su vez, representarían un apoyo para los jóvenes —es cada vez más claro que son los jóvenes los principales usuarios de esas tecnologías, y esto serviría para la lucha contra el paro juvenil en la región

11 y, por último, pero no menos importante, la promoción de un desarrollo rural sostenible que permita ofrecer productos de calidad cumpliendo con los criterios de trazabilidad y manteniendo un saldo comercial equilibrado.